Az egészségügyi ellátások színvonala és elérhetősége rendkívül fontos valamennyi európai uniós polgár számára. Fontosnak tartom azt, hogy minél több forrást fordítsunk a megelőzésre, mert bár ez rövid távon drágábbnak tűnik, közép és hosszú távon mégis jelentős megtakarítást jelent a tagországok számára, mindamellett javítja polgáraink életminőségét. Egy sajnálatos módosításra szeretném azonban felhívni a figyelmet, mely a gyengébb gazdasági teljesítménnyel bíró országokat így köztük Magyarországot is rendkívül hátrányosan érinti.

Ezt a javaslatot az Európai Parlament is támogatta, a Tanács azonban blokkoló kisebbségével elvetette azt. Sajnálatunkra a Bizottság eredeti javaslatát megváltoztatta, így most egy olyan kompromisszumos megoldást javasol, ami az alacsony jövedelmű országokat sújtja.